Spoštovani minister , verjamem, da imate vi dober namen. Ampak, naj vam povem , da so ljudje ne le razočarani, pač pa besni in obupani, ko gledajo, kaj se v tej državi dogaja. Zato opozarjam, povsod tam, kjer vidim, da je prostor za manipulacije in neracionalno trošenje denarja. V četrtek smo imeli tukaj posvet o podnebnem dogovoru, za kar, mimogrede, tudi čestitam predsedniku državnega zbora, gospodu Židanu, da je to organiziral. Priznam, da nisem bil skozi prisoten, ker sem imel tudi druge odbore. Ampak tisto, kar sem slišal, je samo še potrdilo moje mnenje. V tej državi se petnajst let ne moremo dogovoriti, kako bomo šli naprej glede klimatskih sprememb in glede gradnje elektrarn. Tudi v četrtek so tam poznavalci trdili, da so zelo zaskrbljeni in da je treba najti skupno rešitev, vsak pa je spet trdil svoje. Eden je proti vetrnim elektrarnam, druga, ji bom kar rekel ribica, je proti hidroelektrarnam, tretji proti jedrskim, tudi sončne so predrage, ker ne shranjujejo elektriko. Zato še enkrat povem, da ne verjamem, da bo ta denar racionalno porabljen, pač pa bo služil za nove in nove študije, rešitve pa ne bo prinesel . Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Hvala.